Auch die Tatsache, dass beispielsweise im Verhältnis zu Georgien das Völkerrecht nach wie vor nicht hergestellt ist, und manches mehr. Auf der anderen Seite muss man aber auch den Fortschritt sehen, und das Abkommen über Modernisierung ist sicherlich ein wichtiger Beitrag, hier voranzukommen. Wir müssen sehen, dass Russland für uns von großer strategischer Bedeutung ist. Wir haben große gemeinsame Interessen im wirtschaftlichen Bereich, im Energiebereich.

Aber ich glaube, dass diese internationalen Bindungen wichtig sind, auch was die Glaubwürdigkeit des G20 Engagements angeht.

Es darf nicht sein, dass man aus der Ukraine leichter mit einem russischen Pass nach Europa kommen kann als mit einem ukrainischen.